Pán predsedajúci, v mojej rodnej krajine, na Slovensku, sa v týchto dňoch ľudia dozvedajú naozaj šokujúce informácie o prepojení organizovaného zločinu, súdov, prokuratúry a politiky. Každý deň na verejnosť unikajú svedectvá nahrávky, ktoré sa podarilo získať v priebehu vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka, a z nich sa vynára obraz uneseného štátu, kde si naozaj spravodlivosť možno kúpiť a vlastne celkom lacno, priamo na generálnej prokuratúre či na najvyššom súde. A rovnako sa ukazuje, že vládni politici roky tieto veci kryli a zaručovali aktérom týchto káuz beztrestnosť. To sa mení až teraz v posledných mesiacoch a vďaka odvahe vyšetrovateľov a novinárov, aj vďaka verejnému tlaku a občianskym protestom. Je samozrejmé, že všetky tieto prípady treba dôkladne vyšetriť. A to nie je úlohou Európskej únie. Boj za spravodlivú a férovú spoločnosť si Slovensko musí vybojovať samo. Ale zlyhanie spravodlivosti v jednej členskej krajine Európskej únie je problémom celej Európskej únie, pretože bez vzájomnej dôvery nemôže fungovať ani voľný trh, ani žiadne iné politiky.